Ja, Russland steht vor entscheidenden Weichenstellungen. Seine innenpolitische Situation wird bestimmt durch die Duma Wahlen im Dezember und die Frage, wer 2012 als Staatspräsident die begonnene Modernisierung weiterführen wird. Man kann es auch positiv ausdrücken. Es gibt keine bessere Gelegenheit, das internationale Vertrauen in Russlands Entwicklung zu stärken. Voraussetzung dafür sind faire Wahlen, faire Möglichkeiten der Registrierung und ein Zugang zu den Medien für die Kandidaten, damit Chancengleichheit wenigstens ansatzweise gewahrt ist.

Wir dürfen deshalb die Gelegenheit nicht verpassen, Russland tatkräftig bei dieser Modernisierung zu unterstützen, und zwar nicht nur durch Investitionen in die Modernisierung der Wirtschaft, sondern auch in seine Gesellschaft.

Bürgerschaftliches Engagement und die Einbindung der Zivilgesellschaft, der Unternehmer, der Forscher, der Jugend, der Künstler sind unabdingbare Voraussetzungen für eine selbstbestimmte und solidarische Gesellschaft. Eine solche Modernisierung kann aber auch mit unserer Unterstützung nur gelingen, wenn Menschen unkompliziert zusammenkommen können, um voneinander zu lernen und Erfahrungen auszutauschen. Aus diesen Gründen sollten die EU und Russland endlich eine Einigung darüber erzielen, welche gemeinsamen Schritte auf dem Weg zur Visafreiheit getan werden müssen und wie man sie umsetzt, um möglichst schnell Ergebnisse zu erreichen. Wir sprechen über die Menschen im Kaliningrader Gebiet, denken über Erleichterungen nach. Wir haben vor einem Monat hier im Haus beschlossen, dass Kulturschaffende Visaerleichterung erhalten sollten. Wir reden darüber, ob es vielleicht junge Menschen sind, die besonders berücksichtigt werden sollen. Alles gute Möglichkeiten des Einstiegs, aber kein Ersatz für eine umfassende Lösung. Deshalb meine Bitte an die Kommission Nehmen Sie Geschwindigkeit auf! Mit unserer Unterstützung, auch gegenüber einigen zögerlichen Mitgliedstaaten können Sie jedenfalls fest rechnen.